Pani predsedajúca, fungujúce kapitálové trhy pomáhajú nielen firmám a hospodárskemu rastu, ale aj občanom, ktorým umožňujú, aby ich úspory zarábali namiesto toho, aby strácali na hodnote. Na sfunkčnenie kapitálových trhov potrebujeme poznať príčiny, prečo v EÚ nefungujú dobre, musíme mať analýzu najlepších praktík v rôznych štátoch a musíme merať skutočný osoh pre občana.

2015. Ako je ale možné mať splnené všetky úlohy na zavedenie kapitálovej únie a súčasne sa vzdialiť od cieľa, ktorým sú lepšie fungujúce kapitálové trhy. Úspech nemôžeme merať počtom prijatých legislatívnych úprav, ale ukazovateľmi, ktoré zodpovedajú skutočnému osohu pre európskeho občana.